Meine Fraktion hat den ursprünglichen Änderungsantrag eingebracht. Wir bedauern, dass es nicht möglich ist, die Zeitung Zaman hier zu nennen, denn es war nur diese Zeitung, auf die die Anschläge in Köln, in Paris, in London, in Rotterdam und in Zürich verübt wurden. Wir werden als Fraktion trotzdem dem Änderungsantrag des Kollegen Obiols zustimmen, um zum Ausdruck zu bringen, dass die Pressefreiheit für uns zentrales Ziel ist.